Gospod predsednik! Naša nedavna resolucija pravi, da je Evropska unija uspešno izvajala vrsto ukrepov za zmanjšanje tujega vpliva na evropske parlamentarne volitve leta 2019. Predlagam, da nova Evropska komisija nemudoma natančno preuči te dobre prakse in uspešne tehnologije in preveri možnosti njihovega prenosa na nacionalne ravni, saj nas samo v prihodnjem letu čaka več deset volitev v članicah Unije. Pazljivi moramo biti, da zaradi velikega osredotočanja na Rusijo ne spregledamo dejanj iz drugih delov tujine. Skrbi me večkrat poudarjena odvisnost Unije od tuje programske opreme, infrastrukture in tehnologij. Mislim, da lahko in moramo več sredstev in energije vložiti v razvoj lastnih virov zaščite, če želimo ostati vodilna celina demokracije.